Ka mina tänan raportöör proua Ayala Senderit ja variraportööre hea koostöö eest. Käesolev direktiiv on vajalik eelkõige selleks, et suurendada meie kodanike ohutust liikluses ning vähendada liiklusnõuete rikkumistest tingitud surmasid. Tegemist on esimese olulise sammuga antud suunas. Olles ise osalenud arvukates triloogides ning läbirääkimistel, olen rahul, et tänaseks on jõutud põhimõttelise kokkuleppeni. Kokkuleppest rääkides pean kahjuks tõdema, et võrreldes parlamendi esimese lugemise tekstiga on käesolev direktiivi projekt märkimisväärselt kaotanud nii sisu kui ka mõju osas. Ära on kaotatud karistuste rakendamiste osa ja seda just nõukogu sunnil. Sellegipoolest peab nõukogu tunnustuseks ütlema, et rikkumiste arvu suurendamine neljalt kaheksale tuli just pärast nõukogu esimest lugemist. See jättis mulje, et nõukogul on siiras soov ja tahe antud teemaga tõsiselt tegeleda. Samas kahjuks muudeti nõukogu soovil õiguslikku alust, mis jättis välja eelpoolmainitud rakendamise osa ning muutis direktiivi ainult piiriüleseks teabevahetuseks. Olenevalt sellest, et direktiiv keskendub ainult teabevahetusele, tegin mitmeid ettepanekuid selles osas, millest enamus leidsid toetust, ning andmekaitse ja privaatusus said tänu neile selgema ja rangema käsitluse. Nüüd lähemalt muudatusettepanekust, mille esitasin täiskogule ning mis puudutab korrelatsioonitabeleid. Parlamendi esimesel lugemisel ja selle aasta maikuu transpordikomisjoni istungil toetati korrelatsioonitabelite lisamist antud direktiivi. Paraku võeti see ALDE vastuseisule vaatamata viimases triloogis välja. Tänaseks on esimeeste konverents andnud ühehäälse toetuse korrelatsioonitabelite kohta, mis tuleneb ka esimeeste konverentsi kahest eelmise aasta otsusest ning ka viimasel,

Liberaalide ja demokraatide fraktsiooni nimel võin selgelt öelda, et meie toetame antud direktiivi vastuvõtmist. Ja loomulikult püüdlen ka minu poolt esitatud muudatusettepaneku vastuvõtmisele.